Po raz pierwszy od wielu lat Parlament Europejski nie proponuje nic ponad to, co zaplanowano już w 2006 roku w ramach wieloletniej perspektywy finansowej.